Tukaj ne bo nihče zmagal in zdi se, kot da se vsi, razen izjem, trudimo, da bi bila škoda čim manjša. Lahko je, da podaljšamo datum za izstop, vendar le v primeru, ko je to utemeljeno, v primeru konkretnega razloga, kot so npr. volitve, referendum ali potreben čas za ratifikacijo sporazuma. Poleg tega pa se moramo ob vsem tem procesu tudi zavedati, da je treba narediti vse, da zaščitimo naše interese, naše državljane, naše vrednote. Na Otoku si zelo prizadevajo, da bi črno piko nalepili evropskim politikom. A bi si jo pravzaprav morali prilepiti sami sebi. In če pride do izhoda brez dogovora, bodo namreč oni edini tisti, ki bodo morali odgovarjati svojim državljanom.